Wir gewinnen Vertrauen auch dadurch, dass wir beweisen, dass das, was wir gemacht haben, Wirkung hat, dass die Menschen sich in diesem Europa wohlfühlen können, dass es für Jobs und Zukunft eine sichere Chance gibt. Deshalb empfehle ich, ein Stückchen mehr darauf zu schauen, ob das, was wir machen, auch wirkungsvoll ist. Überprüfen wir die Ausführung von Richtlinien, achten wir darauf, dass Strukturreformen vor Ort umgesetzt werden! Herr Swoboda hat eben Deutschland so negativ angesprochen und kritisch über Strukturreformen geredet. Vielleicht ein kleiner Hinweis In Deutschland war die wirkungsvollste Strukturreform sicherlich das, was unter einer SPD Regierung gemacht worden ist, was zu diesem wirtschaftlichen Wachstum heute geführt hat. Was tun wir denn eigentlich ganz konkret, um Wettbewerbsfähigkeit zu fördern?

Also bitte nicht immer nur neue Ideen, sondern mal konkret handeln und was tun!